virðulegi forseti nú ræðum við langþráða skýrslu um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna skýrslan er mikil að vöxtum og það sem ég hef kynnt mér af henni afar vel unnið verk skýrt fram sett beinskeytt og skrifuð af mannamáli mér virðist ég geta lesið það út úr þessari skýrslu að strax við einkavæðingu bankanna árið tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og þrjú hafi tónninn verið gefinn um hvernig skipulag eignarhalds varð á íslenskum fjármálamarkaði þann tón sló ríkisstjórnin sem þá sat við völd ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks og hún hélt áfram að slá þann tón og virðist hafa trúað því að hann væri hinn eini sanni tónn þó á það væri bent aftur að hann væri í besta falli rammfalskur náin tengsl milli stjórnmála og fjármálamarkaðar var leiðarstefið í þessum tóni og eftirlitsstofnanir sungu með þó af og til væri reynt að trufla þennan samstillta kór og má þar benda á margítrekuð innslög núverandi forsætisráðherra og margra annarra í skýrslunni er í þriðja kafla talað um mikilvægi fjármálastofnana fyrir hvert samfélag og sagt að hagsæld einstakra ríkja sé háð því hvernig staðið sé að þeim stofnunum það sem þarf að vera í lagi til að þetta fjöregg samfélaga gegni eiginlegu hlutverki sínu er til dæmis skýrt eignarhald eftirlit samkeppni þeirra á milli eftirlit sem þeir veita lántökum sínum kerfislegt mikilvægi og traust samfélagsins einmitt þetta mikilvægi bankanna fyrir samfélagið átti að kveikja á öllum aðvörunarbjöllum eftirlitsaðila og stjórnvalda þegar varnaðarorð féllu inn á bankakerfið væru að vaxa gjaldmiðlar á þjóðarbúið yfir höfuð en því miður voru aðvörunarbjöllurnar yfirgnæfðar með partítónlist útrásarinnar þar sem eigendur og stjórnendur bankanna stigu villtan dans með tilheyrandi lófataki aðila sem áttu að vera á viðvörunarbjöllunum það væri hægt að tala um þetta góða rit með sorglega innihaldinu í marga daga en ég ætla að einbeita mér sérstaklega að kaflanum um launa og hvatakerfi bankanna það umfjöllunarefni vel ég mér vegna þess að ég hef verið mjög upptekin af því atriði í nýju frumvarpi til laga um fjármálafyrirtæki mér finnst að þar þurfi að stíga afar varlega til jarðar til að traust almennings á bankakerfinu verði endurheimt

því sem innviðir þeirra þoldu utanumhald og eftirlit með útlánunum fylltu ekki útlánavextinum almennt samrýmist svo mikill og áhættusamur vöxtur ekki langtímahagsmunum traustra banka hins vegar voru sterkir hvatar til vaxtar innan bankanna þeir fólust meðal annars í hvatakerfum bankanna og einnig í mikilli skuldsetningu stærstu eigenda það hefur verið ákveðin krafa um það á undanförnum árum að tengja saman hag atvinnurekenda og starfsmanna fyrirtækja við þekkjum vel til slíkra kerfa í sjávarútvegi en þar er auðvelt að skilgreina nákvæmlega hluti aðila þessi umræða er hluti af svokölluðum umboðsvanda þar sem rætt er hvernig má tryggja sem best að stjórnendur vinni verk sín og skili vinnuveitendum sínum bestum hugsanlegum árangri árangurstenging launa er aðferð sem notuð hefur verið til að tengja saman hag starfsmanna og eigenda og draga þannig úr þessum umboðsvanda árangurstenging er yfirleitt sérstök umbun fyrir að vinna fyrir fram skilgreint verk eða ná tilteknum árangri til dæmis ákveðinni rekstrarafkomu hönnun hvatakerfa sem samtvinna hag eigenda og starfsmanna á hagkvæman átt er vandasöm starfsmenn hafa fast mun meiri þekkingu á fyrirtækinu en eigendur og því er ákveðin hætta á því að þeir nýti þá yfirburði sína til að hafa áhrif á árangursmælingarnar hagræði tölum og noti peninga fyrirtækisins til að hafa áhrif á markaðsverð eða vinni verk sín þannig að þeir uppfylli kröfur um árangursgreiðslur í bráð en grafi undan hagsmunum hluthafanna á reynd rannsóknir sýna að árangurstenging launa kemur ekki í stað eftirlits með stjórnendum þrátt fyrir hvatakerfi er hætta á sjálftöku launa

algengt fyrirkomulag árangurstengingar launa er að veita umbun annars vegar til skamms tíma og hins vegar til langs tíma skammtímabónusar eru gjarnan tengdir uppgjörum tiltekinna starfseininga en langtímabónusar oft kaupréttarsamningar fjármálafyrirtæki hafa notað hvatakerfa um árabil fram að einkavæðingu virðist það hafa verið í eðlilegri stærð en yfirlit yfir laun svokallaðra lykilstarfsmanna bankageirans sem birtist í skýrslunni telst ekki af eðlilegri stærð í hugum venjulegra íslendinga fjármálafyrirtækin gáfu út ákveðnar leiðbeiningar um það hvernig hvatakerfið ætti að vera þannig var talað um hagstjórnarkerfið fyrir forstjóra glitnis sem var ætlað að tengja launaskrárárangur í starfi framtak var sérstakt kerfi fyrir stoðdeildir banka þar sem skilgreind upphæð átti að greiðast þegar ákveðnum skilyrðum var náð þá var hjá glitni leyft að reiða af hendi sérstakar bónusgreiðslur sem réðust af huglægu mati stjórnenda af vinnuframlagi óháð afkomu alls kyns viðaukar við ráðningarsamninga tíðkuðust sumir þeirra komu hvergi fram enda leyfir maður sér að sjá fyrir sér hugljúfan vangadans stjórnenda og eigenda þar sem hver stingur vænni fúlgu í vasa hins meðan á atlotum stendur áhættusæknin leikur undir hjá landsbankanum er til lítið ódagsett skjal sem heitir meginsjónarmið með árangurstengdu launakerfi landsbankans markmið þessara meginsjónarmiða var að hlutfall kaupréttar í heildarlaunum ríkisstarfsmanna yrði hlutfallslega hærra en hlutfall bónusa gert var ráð fyrir því að bónusgreiðslur yrðu almennt tengdar afkomu bankans í heild en einnig tekið tillit til árangurs við starfseiningar bankastjóri og framkvæmdastjóri starfsmannasviðs áttu að sjá um mat á þessum þáttum rannsóknarnefndin fann ekki með tölfræðilega marktækum hætti tengsl á milli tekna og bónusgreiðslna ekki var hægt að sjá að launin væru árangurstengd í þeim skilningi að hærri tekjur leiddu til hærri bónusgreiðslna með kerfisbundnum hætti það vakti sérstaklega athygli nefndarinnar að greidd var hærri bónusupphæð til verðbréfamiðlunar haustið tvö þúsund og sjö en nam tekjum sem sviðið skapaði á sama tíma hjá landsbankanum var stigin annar vangadans eða var það ekki aðaleigandinn sem skuldar bankanum mest hjá kaupþingi fengu tíu prósent starfsmanna fimmtíu prósent útgreiddra lána árið tvö þúsund og sjö það ár námu heildarlaun forstjórans hundrað fimmtíu og níu földum launum meðalstarfsmanns hið opinbera kaupaukakerfi kaupþings var ekki ólíkt kaupkerfum hinna bankanna í tilteknum samskiptum stjórnenda kaupþings kemur fram afstaða um hvernig binda eigi saman hag hluthafa og stjórnenda stjórnendur eiga að geta innleitt áhættulausan hagnað sinn með því að leggja stöðugt meira á bankann en hluthafa þeir leggja til að eignarhaldsfélög þeirra taki við bréfum sem þegar hafa verið veðsett í bankanum og fái síðan enn meiri laun frá bankanum rannsóknarnefndin telur að ýmislegt sem rekja má til starfs og launasamninga hafi verið til þess fallið að hvetja til aukinnar áhættusækni til skamms tíma og þar með til útlánastefnu sem gat orðið bankanum skaðleg hrun og vangadansinn var í tríói karlatríói kaupþing kemur bara síðast en ekki síst

mánaðarlaun venjulegur einstaklingur er með svona um þrjú hundruð þúsund á mánuði það gerir þrjú komma sex milljónir í árstekjur og hundrað tuttugu og sex milljónir á starfsævinni ef viðkomandi nær að vera á vinnumarkaði í þrjátíu og fimm ár ég er viss um að þessi einstaklingur getur alveg sætt sig við að bankastjórar séu með talsvert hærri laun en hann en þau verða að vera skilgreind og ákveðin eftir ákveðnum fyrir fram ákveðnum reglum sem fylgt er fast eftir sú hálaunastefna sem rekin var í bönkunum frá tvö þúsund og tvö er því út úr öllu korti og í henni felst bullandi spillingarhætta hættum hér afnemum kauprétt og skilgreinum nákvæmlega hvað á að vera falið í kaupauka um leið og við breytum áherslum í þá átt að það er ekki merkilegra að vinna með peninga en fólk yngsta dóttir mín er að þjálfa hest undir handarjaðri föður síns og freistar þess að komast með hann á landsmót í sumar ég fylgdist með henni um daginn verkefnið var að fá hestinn til að bera sig slaka á um leið og hún nýtti allt sem í honum var til þess þurfti unglingurinn minn að hvetja fram um leið og hún hamlaði til að hesturinn væri frjáls og liði vel þurfti hún að nota ábendingar sem hvöttu hann fram en hömluðu um leið svo hesturinn ryki ekki með hana með þessum æfingum fer hesturinn að bera sig vel verið er að nota aðferðir sem nýta hestinn um leið og honum líður vel bæði verða örugg því þetta eru öruggar aðferðir sem líklegar eru til að skila árangri það er líka hægt að hugsa um það eitt í reiðmennsku að láta hestinn líta vel út en til þess eru notaðar aðferðir sem fara illa með bak og lund hestsins sú aðferð getur skilað skammtímaárangri sem lítur út framfæturnir tifa hátt í loft og það getur blekkt áhorfandann og jafnvel dómarann burðaraðferðir þarf að nota í bankakerfið sem er samfélagi okkar lífsnauðsynlegt þar þarf að hvetja til vaxtar og burðar um leið og hömlunin birtist í skýrari reglum og eftirliti svo við missum ekki stjórn á því þá fáum við þann alvöruburð sem þarf í fjármálakerfið okkar en ekki óheilbrigðan sýndarveruleika